herra forseti ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga um breytingu á ýmsum lögum vegna samnings um þátttöku lýðveldisins búlgaríu og rúmeníu á evrópska efnahagssvæðinu frumvarpið mælir fyrir um heimild til að fullgilda samning um þátttöku búlgaríu og rúmeníu á evrópska efnahagssvæðinu ég kveður á um lögfestingu breytingar á meginmáli e e s samningsins vegna þessa jafnframt mælir það fyrir um breytingu á lögum um útlendinga lögum um atvinnuréttindi útlendinga og lögum um frjálsan atvinnu og búseturétt launafólks innan evrópska efnahagssvæðisins

þegar samkomulag náðist um inngöngu þessara tveggja nýju ríkja í evrópusambandið var því nauðsynlegt að hefja viðræður um stækkun evrópska efnahagssvæðisins

vegna erfiðra samningaviðræðna tókst ekki á ná samkomulagi innan þess tíma en það hafði þó óveruleg áhrif á daglega framkvæmd e e s samningsins í viðræðunum gerði framkvæmdastjórn e s b verulegar kröfur til efta ríkjanna um fjárframlög í þróunarsjóðs efta þetta reyndist erfiðasta samningsatriðið ekki síst vegna þess að noregur sótti fast að ekki yrði um að ræða sérstakt tvíhliða framlag noregs til viðbótar við framlög efta ríkjanna eins og raunin varð við stækkunina tvö þúsund og fjögur einnig var sem fyrr tekist á um kröfur um greiðari aðgang að mörkuðum e s b fyrir sjávarafurðir en íslands lagði mikla áherslu á að stækkunin leiddi ekki til lakari viðskiptakjara en aðildarsamningur búlgaríu og rúmeníu var áritaður í brussel þann fjórtánda maí síðastliðinn samningaviðræður vegna aðildarinnar lauk í lok mars með undirritun bráðabirgðasamkomulags en aðildarsamningurinn sjálfur var hins vegar ekki tilbúinn til áritunar fyrr en um miðjan maí

vegna stjórnskipulegra krafna geta íslensk stjórnvöld ekki framkvæmt alþjóðasamning til bráðabirgða án þess að hann hafi verið fullgiltur eftir atvikum með samþykkt alþingis vegna þessa er frumvarp þetta flutt nú á sumarþingi niðurstaða samninga felur í sér að efta ríkin munu fram til loka apríl tvö þúsund og níu auka framlög sín til þróunarsjóðs efta um alls sjötíu og tvær milljónir evra hlutdeild íslands í þessum framlögum nemur á ársgrundvelli ríflega hundrað þrjátíu milljónir króna samkvæmt núverandi gengi samningurinn felur einnig í sér aukinn tollfrjálsan markaðsaðgang fyrir frystan humar og fersk karfaflök inn á markað evrópusambandsins miðað við útflutning frá íslandi til evrópusambandsins á þessum tegundum er um nokkra hagsmuni að ræða fyrir íslenska framleiðendur og má áætla að lækkun tolla nemi á ársgrundvelli allt að sjötíu milljónum króna

þetta er meðal annars grundvöllur þess að tollkvótarnir sem ísland samdi um komi til framkvæmda og ekki komi til röskunar á daglegri framkvæmd e e s samningsins utanríkisþjónustan mun í framhaldinu fylgjast vel með framvindu fullgildingar samningsins

íslensk stjórnvöld hafa ákveðið að nýta undanþágu í aðildarsamningnum sem frestar gildistöku ákvæða um frjálsa för ríkisborgara frá búlgaríu og rúmeníu tímabundið

nokkur þensla hefur ríkt á íslenskum vinnumarkaði á síðustu missirum og hefur mælst tiltölulega lítið atvinnuleysi í kjölfarið hefur erlendum ríkisborgurum fjölgað mikið á innlendum vinnumarkaði þrátt fyrir umframeftirspurn eftir starfsfólki á síðustu missirum þarf jafnframt að líta til þess að íslenskur vinnumarkaður er smár í sniðum í samanburði við vinnumarkaði nágrannaríkja okkar þegar litið er til reynslunnar geta aðstæður á vinnumarkaði breyst hratt af þessum sökum er lagt til í frumvarpi þessu að gildistöku ákvæða fyrstu til sjöttu grein reglugerðar ráðsins númer sextán hundruð og tólf sextíu og átta um frelsi launþega til flutninga innan bandalagsins verði frestað tímabundið að því er varðar aðgengi ríkisborgara búlgaríu og rúmeníu að íslenskum vinnumarkaði gert er ráð fyrir því að undanþágan gildi til fyrsta janúar tvö þúsund og níu en þá eru liðin tvö ár frá því ríkin tvö urðu aðilar að evrópusambandinu en í rauninni einungis eitt og hálft ár frá því að við afgreiðum hann þó hér ef svo verkast vill

eins og fyrr sagði er lagt til að undanþágan gildi til fyrsta janúar tvö þúsund og níu en að sjálfsögðu munu íslensk stjórnvöld endurmeta stöðuna fyrir þann tíma og leggja mat á það hvort ástæða sé til þess að framlengja frestun ákvæðanna það leiðir af frestun gildistöku ákvæða reglugerðarinnar að ákvæði a liðar fyrstu málsgrein fjórtándu grein laga um atvinnuréttindi útlendinga tekur ekki gildi að því er varðar ríkisborgara þessara ríkja fyrr en á sama tíma og ákvæði reglugerðarinnar er því mælt með að ákvæði laga um atvinnuréttindi útlendinga um veitingu atvinnuleyfa gildi áfram eins og verið hefur um atvinnuréttindi ríkisborgara búlgaríu og rúmeníu

jafnframt kallar frestun gildistöku ákvæða um frjálsa för á breytingar á útlendingalögum númer níutíu og sex tvö þúsund og tvö

fellur undir lög um frjálsan atvinnu og búseturétt launafólks innan e e s svæðisins taki ekki til þeirra sem eru ríkisborgarar í búlgaríu og rúmeníu

herra forseti stækkun evrópska efnahagssvæðisins mun þýða afnám hindrana í vegi viðskipta með vörur þjónustu og fjármagn milli íslands og nýju e e s ríkjanna tveggja jafnframt munu fyrirtæki á stækkuðu efnahagssvæði búa við sama lagaumhverfi og sömu samkeppnisskilyrði stækkunin mun því tvímælalaust greiða götu íslenskra fyrirtækja inn á markaði í nýju aðildarríkjunum að sjálfsögðu munum við einnig opna okkar markaði gagnvart nýju e e s ríkjunum en við höfum haft góða reynslu af því frjálsræði í viðskiptum sem fylgir þátttöku okkar á evrópska efnahagssvæðinu hinn annan maí síðastliðinn voru liðin fimmtán ár frá því að samningurinn var undirritaður í óportó samningurinn um hið evrópska efnahagssvæði samningurinn er tvímælalaust einn mikilvægasti milliríkjasamningur sem íslensk stjórnvöld hafa gert og hefur hann lagt sitt af mörkum í því að auka samkeppnishæfni íslenskra fyrirtækja og í raun samfélagsins alls eftir þessa stækkun verður evrópska efnahagssvæðið sameiginlegt markaðssvæði þrjátíu evrópuríkja með um fjögur hundruð níutíu og fimm milljónir íbúa sá hagstæði samningur sem við náðum vegna stækkunarinnar mun tvímælalaust auðvelda okkur að nýta þau nýju sóknarfæri sem nú bjóðast innan e e s

að lokinni þessari umræðu legg ég til að málinu verði vísað til annarrar umræðu og háttvirtur utanríkisnefndar